Dieses Vorgehen würde den ewigen Disput zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern deutlich beruhigen. Es muss auch klar sein, dass das Parlament drei Grundpositionen verteidigt mehr haushaltspolitischer Spielraum, sprich Flexibilität, die Reform des Eigenmittelsystems und ein stabiler Haushalt, der es ermöglicht, die politischen Ziele der EU zu finanzieren. Zum Abschluss noch ein Wort an den Rat Lassen Sie endlich vielen Worten doch bitte Taten folgen! Denken Sie an unsere Bürger.